Într adevăr, apărătorii acestor drepturi jurnaliști, bloggeri, artiști, studenți, avocați, sindicaliști sunt în mod regulat supuși presiunilor guvernamentale și trăiesc sub amenințarea constantă de a sfârși în închisorile iraniene. Exact aceasta a fost și soarta lui Beheshti, al cărui curaj de a denunța abuzurile comise de regimul iranian a fost răsplătit cu moartea în închisoare. Și mai grav, potrivit mai multor surse, decesul său este rezultatul torturilor la care a fost supus. Când cunoaștem istoricul Iranului în materie de decese în închisoare, această concluzie este perfect justificată. Cu toate acestea, trebuie să insistăm pentru anchetarea acestui caz și pedepsirea vinovaților.